virðulegi forseti ég lagði fram fyrirspurn fyrir margt löngu eða um það bil tveimur mánuðum til hæstvirts heilbrigðisráðherra vegna geislavirkra efna sem fundust í september eða fundust síðastliðið vor eða sumar

atvik hafa nú orðið þess valdandi að það hefur ekki orðið unnt að ræða þessa fyrirspurn mína í þinginu fyrr en nú en það er af óviðráðanlegum ástæðum sem hvorki ráðherra né sú sem hér stendur getur neitt við gert þar sem sú sem hér stendur hefur verið stödd erlendis nú er sem sagt ráðrúm til að taka málið upp og ég vil nú byrja á því að þakka ráðherra fyrir að mæta hér í þingsal til að taka umræðuna þó seint sé og ekki við hann að sakast eins og fyrr sagði heldur landaflakk þingmannsins sem er fyrirspyrjandi upphafleg fyrirspurn kemur til vegna þess að í apríl síðastliðnum þá höfðu geislavarnir látið ráðuneytið vita af því af því að það væri grunur um geislavirk spilliefni í borholum reykjanesvirkjunar og það var ákveðið að mæla þessi efni og í júní er ráðuneytinu gerð grein fyrir því að það hafi fundist geislavirk spilliefni hins vegar kemur málið ekki til vitneskju almennings fyrr en komið er fram í september langt fram í september og þess vegna spyr ég hæstvirtan ráðherra hvers vegna hann hafi ekki upplýst almenning um þessi geislavirku spilliefni í borholum við reykjanesvirkjun fyrr en raun varð á á hvaða rökum eða gögnum sem ráðherrann hafði undir höndum var sú ákvörðun byggð að upplýsa ekki almenning um málið það fer ekki hjá því vegna þess að það hefur ýmislegt komið fram í umræðunni þar sem efni fyrirspurnarinnar hefur að hluta til verið svarað í fjölmiðlum þá fer ekki hjá því að ég þurfti aðeins að uppfæra þessa fyrirspurn og svörin sem þó höfðu þó borist í september kölluðu á nokkrar viðbótar spurningar til dæmis kom fram í umræðunni þá að vísindamenn geislavarna töldu og eins forsvarsmenn hitaveitu suðurnesja og fleiri töldu nauðsynlegt að rannsaka frekar hvort um frekari geislavirkni væri að ræða bæði þarna á svæðinu í borholunum og víðar og því vil ég spyrja hvað líði rannsóknum á því hvort um frekari geislamengun er að ræða í öðrum jarðvarmavirkjunum eða drykkjarvatni á svæðinu liggja einhverjar niðurstöður fyrir úr þeim rannsóknum og síðast en ekki síst hvers vegna óskaði heilbrigðisráðherra ekki strax eftir þessum rannsóknum þegar hann fékk pata af málinu virðulegi forseti það er nefnilega biluð klukkan hjá mér ég gat ekki varast það hvað tíminn leið hratt en árétta það bara að ég spyr auðvitað út frá almannarétti um upplýsingarétt í umhverfismálum